compromisos siempre es bienvenida, pero claro, esos compromisos deben ser más ambiciosos. Así se decidió en el Acuerdo de París y ya estamos llegando muy tarde. Los Estados miembros deben comprometerse a reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero y es deber de este Parlamento urgirlos a ello, porque de lo contrario ocurrirá que gobiernos corruptos, como el Gobierno de España, continuarán implementando políticas que van en contra del planeta y de la salud de las personas. España es el tercer país de Europa que más emisiones de la llamada canasta de Kioto ha emitido en 2015, solo superada por Chipre y por Turquía. El cambio climático es un desafío político, e implica tomar decisiones importantes y decisiones políticas implica un cambio en nuestra manera de entender la vida y, desde luego, tengamos claro que no se soluciona con mercadeos de emisiones, eso solo es un maquillaje.